unseres Respekts vor Ihren Prioritäten und unserer Bereitschaft, unseren Vorschlag weiterzuentwickeln.

Der Vorschlag, der Ihnen vorgelegt wurde, hat in der Kommission 28 Stimmen bekommen. Er wurde einstimmig von allen Kommissaren beschlossen.

Wir haben ja eine große Bandbreite von enttäuschend gering bis ungeheuerlich hoch.

Aber bitte, lassen Sie uns immer, jeder für sich, das Ganze sehen, schauen wir das ganze Bild an.

Ich bin ein Freund Europas, und ich weiß eines Wenn die Briten mit 65 Millionen Einwohnern als zweitstärkste europäische Volkswirtschaft der zweitgrößte sogenannte Nettozahler gehen, ist dies eine Veränderung, und man kann nicht so tun, dass alles bleibt, wie es ist.

Aber wir werden in den nächsten sieben Jahren nominal den gleichen Betrag für Regionen, Kommunen, Infrastrukturen investieren nominal wie im jetzigen MFR, nur kein Euro im VK, sondern für

Ich hätte nicht geglaubt, dass dies erreichbar wird. Kohäsion ist weiter ein Schwerpunkt mit immerhin 30 eines modernisierten Haushalts, der auch neue Aufgaben hat.

Ich bin dem ländlichen Raum und der Landwirtschaft sehr nahe, aber ich sage Ihnen Ich muss bei Medien, in der Öffentlichkeit, bei Steuerzahlern, bei vielen anderen immer verteidigen, dass es überhaupt eine Agrarförderung gibt. Machen wir uns nichts vor 5 ist ein sehr vertretbarer Kürzungsbetrag,

Um eines klarzustellen Unser Vorschlag liegt auf dem Tisch des Rates.

Nur Jetzt Geld einzustellen ist noch nicht haushaltsreif, und als Haushaltskommissar lege ich auf Klarheit, Wahrheit und Haushaltsreife Wert. Denn wenn ich zehn Milliarden einstellen würde, mal 77 Milliarden oder gar aufsteigend 100 Milliarden, und das Ganze platzt oder wäre genauso eine Vision, die zur Illusion werden droht wie die Finanztransaktionssteuer, dann hätten wir ein Problem. Wir brauchen Einnahmevorschläge, die auf Gesetzgebung beruhen oder auf Wahrscheinlichkeit beruhen. Deswegen sage ich Ihnen zu, Kollege Bullmann und andere Abgeordnete Je eher in Rat und Parlament in den nächsten Wochen Fortschritte erzielbar sind und mein Kollege Moscovici kämpft dafür desto eher würde man erreichen, dass die Finanzminister Europas Olaf Scholz und Kollegen dem zustimmen und dann noch zugestehen, dass das Geld in die europäische Kasse kommt. Dann bleibt bis Anfang nächsten Jahres genügend Zeit, dass ein Ergänzungsvorschlag der Kommission entsprechende Digitales besteuernde Einnahmen diesem Haushaltsentwurf unterlegt. Sie haben mich ab dem ersten Tag, in dem das Ganze der Haushaltswahrscheinlichkeit und reife genügt, an Bord. Das ist keine Ablehnung, keine Neutralität. Wir wollen dies, aber erst die Kommunikation dieses Vorschlags, dann der Fortschritt im Rat, und dann wird der Betrag entsprechend zur Entlastung oder zur Ergänzung on top in unseren heute vorgelegten MFR Vorschlag eingestellt. Verteidigung Wir wollen nicht mehr ausgeben für Verteidigung, wir wollen besser investieren und damit sparen. Wenn 27 Mitgliedstaaten einzeln investieren das wissen wir doch wird das viel teurer, als wenn man beim Beschaffungswesen, bei Industrie, bei Forschung gemeinsam investiert. Und deswegen sind die Beträge, die wir einstellen wollen, nicht ein Beitrag zur Rüstungsindustrie, sondern ein Beitrag für Steuerzahler und Effizienz. Denn wir wissen, dass die Amerikaner für einen Dollar ein Mehrfaches von dem bekommen, was ein Grieche, ein Deutscher, ein Malteser, ein Spanier, ein Franzose, ein Ire mit seinen Verteidigungsinvestitionen bekommt.

Es ist das Gegenteil von Austerität, wenn man effizient europäische Standards setzt, europäische Ausschreibungen macht und damit Rabatte und Skaleneffekte erreicht, die bei anderen Ländern USA und anderen möglich sind. Die Türkeihilfen sind weitgehend eingefroren. Was Sie bezahlen, ist Menschenwürde für Flüchtlinge in der Türkei Obdach, Kälte, Wärme, Nahrung, Kleidung, Bildung.

Deswegen ist Ihr Beitrag in Wahrheit nicht angezeigt.

Und deswegen geht es hier um ein wie ich meine christliches Menschenbild, das uns auch außerhalb Europas wichtig sein muss.

Es sollen über den Verlauf der Periode 10 bis 12 der Einnahmen sein. Aber da einige Eigenmittel erst im Laufe der Zeit 2023 kommen, ist der prozentuale Betrag geringer, als er Ihrer Erwartung entsprach. Das heißt, meine Zahlen waren über den Durchschnitt aller sieben Jahre gemünzt. Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie nicht glücklich waren mit der Terminvorverlegung. Ich bin dankbar für diese Flexibilität. Worum geht es? Die Kommission hat heute Morgen turnusgemäß wie immer mittwochs ihre Sitzung gehabt, und wir wollten die Presse informieren. Aber ich kann die Presse nicht

Das würde der Bedeutung unseres gemeinsamen Themas nicht gerecht.

Es sollte keine Brüskierung von Kollegen, die nicht anwesend sein konnten,

Ich sage Ihnen Folgendes Ich brauche und habe in der Kommission Einstimmigkeit.

zurück. Dann werden wir erkennen, was Realismus